de recurrir con cierto interés y con cierta demasía al tema de la comitología.

Por tanto, yo creo que este es un tema que se ha de debatir y creo que es interesante. Entiendo lo que dice el Comisario, que en un reglamento tan técnico como este hay aspectos técnicos que deben ser decididos por comitología y que no puede pasar todo a manos del Consejo. Pero, señor Comisario, yo creo que entre la interpretación de lo que usted considera técnico y lo que consideramos en el Parlamento técnico hay una cierta diferencia. Nosotros somos más restrictivos de lo que lo son ustedes.